og sex um tæknifrjóvgun og notkun kynfrumna og fósturvísa manna til stofnfrumurannsókna þetta mál hefur að nokkru verið rætt hér áður á þinginu í framhaldi og í tilefni af fyrirspurn háttvirts þingmanns önnu pálu sverrisdóttur síðastliðið haust fyrirspurn um rétt einhleypra kvenna til að fá gjafaegg en í svarinu kom fram að í undirbúningi væri í heilbrigðisráðuneytinu að breyta lögum þess efnis og að fyrirhugað væri að það yrði lagt fram á

með frumvarpinu er lagt til einhleypum konum sem búa við skerta frjósemi verði heimilt að nota bæði gjafaegg og gjafasæði við glasafrjóvgun sama gildi um gagnkynhneigð og samkynhneigð pör þar sem frjósemi beggja maka er skert lagt er til að viðeigandi breytingar verði gerðar á ákvæðum laganna sem fjalla um geymslu fósturvísa þannig að þau taki til geymslu fósturvísa án tillits til þess hvort notaðar hafi verið kynfrumur parsins konunnar eða gjafakynfrumur samkvæmt núgildandi lögum er eingöngu heimilt að nota gjafafrumna við tæknifrjóvgun ef frjósemi er skert ef um er að ræða alvarlegan erfðasjúkdóm eða aðra læknisfræðilegar ástæður mæla með notkun gjafafrumna sé um einhleypa konu að ræða eða konu í staðfestri sambúð staðfestri eða óvígðri sambúð með annarri konu er þó ætíð heimilt að nota gjafasæði gjöf fósturvísa er hins vegar óheimil samkvæmt lögunum og ekki er gert ráð fyrir því að því verði breytt hér og án um það ákvæði segir meðal annars í greinargerð með frumvarpi því sem varð að lögum um tæknifrjóvgun númer fimmtíu og fimm nítján hundruð níutíu og sex að þetta þýði að gjöf fósturvísa sé óheimil og heimilt sé að nota gjafasæði að þetta þýði að nota verði kynfrumur frá karlinum eða konunni að óbreyttum lögum er því eingöngu heimilt að nota gjafaeggfrumu við glasafrjóvgun ef sæði kemur frá verðandi föður ég vil í þessu sambandi minna á að á dagskrá hér síðar í dag er frumvarp dómsmálaráðherra á þingskjali átta hundruð þrjátíu og sex þar sem gerð er tillaga til lagabreytinga í því skyni að afmá þann mun sem felst í misvísandi löggjöf vegna hjúskapar karls og konu annars vegar og staðfestingar samvistar tveggja einstaklinga af sama kyni hins vegar er það ís samræmi við stefnu yfirlýsingu ríkisstjórnarinnar þar sem fram kemur það markmið að ein hjúskaparlög gildi fyrir alla og verði lögfest fyrir alla ég hvet til þess að þegar nefnd fjallar um það frumvarp sem hér er mælt fyrir verði horft til frumvarps hæstvirtur dómsmálaráðherra sem ég vænti að verði einnig að lögum og tillögunum til lagabreytingar hér er breytt í samræmi við það sem þar kemur fram frú forseti að óbreyttum lögum eins og ég sagði er eingöngu heimilt að nota gjafaeggfrumu við glasafrjóvgun ef sæði kemur frá verðandi föður eða maka þetta kemur sérlega illa við einhleypar konur og konur í sambúð með annarri konu þar sem í gildandi lögum eru gerðar kröfur um að notað verði kynfrumur frá karlinum eða konunni við tæknifrjóvgun gert er ráð fyrir að þær konur sem þurfa bæði á gjafaeggi og gjafasæði að halda við glasafrjóvgun séu einkum einhleypar konur sem búa við skerta frjósemi vegna aldurs eða af öðrum ástæðum ekki síst vegna krabbameinsmeðferðar það er algengt eins og menn þekkja að konur gangist undir tæknifrjóvgunarmeðferð á seinni hluta frjósemisskeiðs og oftar en ekki bregst tæknifrjóvgun vegna þess að frjósemi er skert vegna aldurs hæstvirtur forseti ég hef í ræðu minni gert grein fyrir meginatriðum frumvarpsins hér er um að ræða mikilvæga réttarbót fyrir einstaklinga sem búa við skertafrjósemi og ég tel mikilvægt að þetta frumvarp nái fram að ganga á þessu þingi ég leyfi mér virðulegi forseti að leggja til að

fjármálaráðuneytis verður ekki séð að samþykkt þessa frumvarps hafi í för með sér aukin útgjöld fyrir ríkissjóð